Paní předsedající, paní komisařko, děkuji za Vaši zprávu a souhlasím s mnoha předřečníky. Myslím si, že je potřeba rychlá informovanost a spolupráce. O to více je pro mě nepochopitelné, že Čína, která volá po solidaritě a pomoci, tak odmítla pomoc Tchaj wanu, který nabídl zdravotnické prostředky a pomoc s léčbou. Tchaj wan je země, která má jeden z nejrozvinutějších zdravotnických systémů. Já souhlasím s kolegy, že musíme prosadit, aby Tchaj wan měl své zastoupení v orgánech Světové zdravotnické organizace. Myslím si, že zdraví má přednost před politikou, a proto chci, paní komisařko, abyste ověřila tuto zprávu, zda je to pravda, že Čína opravdu odmítla tuto pomoc. Chci říci, že my se nebráníme solidaritě, naopak. I v ČR se zvedla vlna solidarity a obyčejní lidé posílají finanční prostředky i materiální pomoc Číně.